Es kann auch nicht Piraterie sein, sie haben ja schließlich kein Schiff geentert, um sich selber zu bereichern, wie nach russischem Gesetz die Definition von Piraterie lautet.

Das ist alles Humbug, das ist der Versuch, Menschen zu kriminalisieren, sie einzusperren, sie für Jahre hinter Gitter zu bringen, nur weil sie darauf geachtet haben, dass auf diesem Planeten die Umwelt geschützt werden muss und nicht auf Jahrzehnte ausgebeutet werden darf.